Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sicurezza dell'aviazione civile in Europa è all'avanguardia, ma occorre fare alcune riflessioni su questo settore, che deve essere rafforzato con un effettivo e rapido coordinamento tra gli Stati membri, garantire maggiormente i diritti dei passeggeri e dei lavoratori, chiarire le responsabilità tra compagnie aere e servizi aeroportuali in caso di emergenze e dare sostegno in caso di problemi con il volo o con i servizi. Bisogna però riflettere anche sui sistemi fiscali e sui contratti di lavoro di alcune compagnie aeree visto che certe, come Ryanair, nonostante impieghi personale di diversi Stati membri rilascia contratti che costringono ad eludere il fisco nelle nazioni di provenienza. Questo danneggia le compagnie concorrenti, in particolare le cosiddette nazionali, che stipulano contratti in base alla provenienza del proprio staff. Occorre fare chiarezza per diminuire le sperequazioni, perché bisogna impedire che i lavoratori abbiano sanzioni fiscali o conseguenze pensionistiche negative. La chiarezza e le regole rispettano la libertà e il lavoro.